Auch klassische Postunternehmen haben in der Vergangenheit gute Qualität zu guten Preisen geliefert. Allerdings muss man auch anerkennen, dass es zu einer Modernisierung der klassischen Postanbieter gekommen ist, welche durch groß angelegte Umstrukturierungen ihre Effizienz steigern konnten.

muss unbedingt gewahrt bleiben, das heißt, die Arbeitsbedingungen und die Löhne.

Der Universaldienst ist schon öfters angesprochen worden die flächendeckende Brief und Paketzustellung. Auch hier erwarte ich von der Kommission eine Studie zum Universaldienst.

Diese muss neben den Zulassungsbestimmungen die Arbeitsbedingungen des Personals überwachen und die Klagen der Kunden berücksichtigen.

Ich erwarte mir von der Kommission eine Folgenabschätzung, in der auch die sozialen Aspekte berücksichtigt werden.